Jeśli ja mam problem, to jest to mój problem. Jeżeli milion ludzi ma problemy, to jest to milion problemów indywidualnych, a nie problem społeczny czy polityczny.

Ryanair ma prawo zlikwidować połowę swoich połączeń.

Nie widzę najmniejszego powodu, żeby jakakolwiek instytucja wtrącała się w decyzje prywatnego przedsiębiorstwa.

A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona.